Panie Przewodniczący! Dzięki lepszej koordynacji z wieloma istniejącymi rozporządzeniami dotyczącymi inwestycji osiągnięto uproszczenie ram prawnych w tym zakresie. Umożliwi to bardziej efektywną i sprawną realizację projektów związanych z wykorzystaniem funduszy. Interesująco prezentują się propozycje kilku nowych priorytetów inwestycyjnych, jak rozszerzenie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach, odbudowa systemów kolejowych, rewitalizacja miast, czy e kultura. Utworzenie elastycznego programu rozwoju obszarów miejskich wspomoże dotychczasowy poziom dofinansowania projektów urbanistycznych. Przede wszystkim zaś kładzie nacisk na wsparcie innowacyjnych zadań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miast. Warte odnotowania są postulaty wsparcia projektów infrastrukturalnych. Szczególnie nakierowane na zwiększenie trwałości, wydajności i bezpieczeństwa transportu dzięki jego koncentracji, jak przykładowo miejskie systemy park and ride